virðulegi forseti það er gríðarlega mikilvægur réttur okkar þingmanna að geta brugðist við og borið af okkur sakir ef háttvirtir þingmenn eru bornir sannanlega sökum ég er þeirrar skoðunar að hér hafi ekki verið um slíkt að ræða ég tel að forseti hefði átt að stöðva þessa umræðu af því að þarna var ekki verið að bera sakir á þingmanninn vissulega lenda menn í því að geta verið ósáttir um hvernig orð þeirra eru túlkuð hvernig lagt er út af ummælum þeirra bæði innan þingsins og utan þings við því er að búast hver og einn þingmaður verður auðvitað að gæta síns sóma hvernig að því er staðið en ég tel að við verðum að fara varlega með þennan rétt að bera af okkur sakir

muni alltaf afgreiða beiðnir þingmanna um það að fá að bera af sér sakir það sé þá um leið brugðist við